En 2014, Boko Haram a enlevé des jeunes filles et des jeunes femmes et leur a fait subir toutes sortes de violences sexuelles. Cette violence s'est accrue contre les femmes et vise également les femmes des régions frontalières comme le Cameroun. C'est ainsi que, récemment, des religieuses ont été enlevées et emprisonnées.

L'Union européenne doit s'unir et trouver de nouvelles façons de travailler avec le gouvernement nigérian pour permettre l'acheminement d'une aide humanitaire, et il faut surtout mettre fin à cette violence contre les femmes et les communautés religieuses. Ce qui s'est passé à Noël ne doit plus jamais se renouveler. L'Union européenne doit s'engager avec le gouvernement du Nigeria à faire progresser le respect des principes humanitaires, à intensifier le dialogue avec les autorités afin de mettre fin à ces raids contre les populations civiles, et également à mettre fin à cette exploitation sexuelle qui sévit depuis 10 ans.